Hvala za besedo, predsedujoči. Lep pozdrav vsem skupaj, lep pozdrav gostujoči vladi v državnem zboru, Podal bom bistvu skrčeno obnovo, ker podati poročilo, sedemurne seje, ki je trajala na hokejski način v, v, v treh tretjinah, ker nekako iz zapisanega poročila izhaja, da smo razpravljali, če sem pravilno štel, o enainpetdesetih, tematskih sklopih, pa še tule smo nekako skrčili v poročilu, je seveda v, v parih minutah, nemogoče. Uvodoma je kandidat v tričetrt-, urni predstavitvi podal, oris, njegov pogled, stanja slovenskega javnega zdravstva, ker je seveda kot prioriteto postavil dostopen in varen zdravstveni sistem, zadovoljstvo državljank in državljanov, bolnikov v nekem stanju, sam bi si upal dodati tudi preventivo, na katero pozabljamo, ker imamo ministrstvo za zdravje. Izpostavil je seveda, da tega ne moremo doseči, brez dejstva, da bojo vsi deležniki ki so vključeni v slovensko javno zdravstvo, bili zadovoljni. Kakovost in varno zdravstvo lahko dosežemo le, če ga razumemo, ne, tule se navezujem na, predsednika vlade, ne, kakšna oseba bi bila potrebna, za to. Zelo je izpostavil problematiko, informatike, ne, informatizacije, kar navsezadnje uradno mi danes skoraj ne vemo, kakšne so nabavne cene vhodnih surovin v našem zdravstvu, in seveda dotaknili smo se tudi, financiranja, finančne vzdržnosti, če hočete zdravstvene blagajne, tako v luči dejstva starajoče se družbe kot v luči tega, ker se v strokah, ki se ukvarjajo zdravstvenimi politikami, imenuje razvojna inflacija, ne. Medicina, metode, terapije, zdravila grejo naprej, ne. V sami razpravi, ki je bila, zelo pestra, poglobljena, so se pojavljale kritike, da smo slišali že to, kar že tako ali tako vemo, da kandidat za ministra, ni podal dovolj, zadovoljivih, odgovorov. Tule mi na misel pride Sokrat, ki je nekako, nekoč rekel, takole: "Da se pameten človek uči kjerkoli, kadarkoli, od kogarkoli, povprečen človek se uči zlasti na naših napakah, mi smo še tukaj slabi, le neumen človek pa ve odgovore na vsa vprašanja, ne." Obstaja neki forum, kjer se ti odgovori skupaj iščejo z javno rabo uma, kot bi rekel doktor Dolar, ta forum je, državni zbor. V neki tematiki, ki smo jo obravnavali, smo se seveda, dotaknili cele vrste upravičeno, lokalno-regionalnih tem , ker vsak od nas seveda od nekje pride in upa, da bo nekje ponovno izvoljen. Seveda nismo mogli iti mimo trenutno najbolj pereče problematike primarne, , ravni. Tudi, nismo mogli iti mimo nekih razlik znotraj tega sistema, ker običajno, ta mladi potegnejo kratko, ne. Dotaknili smo se seveda tudi nekega področja, ki je bilo predolgo zanemarjeno, paliativa, ne. Gerontološka problematika, tudi, v zadnjem času prisotne, teme, evtanazije, ne. in še cele vrste tem, ne. Na koncu, je odbor z dvanajstimi glasovi za in dvema proti sprejel mnenje, da je predstavitev Aleša Šabedra kot kandidata Ministra za zdravje bila ustrezna. Zdaj, ugotovili smo tudi , da se v bistvu pogovarjamo o politiki , ki jo pogosto skrivamo za strokovnost, ne. Obstajajo neki trije pogledi, en pogled je krepiti javno zdravstvo z močnimi institucijami javnega zdravstva. Drugi pogled je iti v večji meri v koncesijski model. Treti pogled: delno za kritje dajemo skoraj vse, privatizirati pa se iti neke vrste tenderjev. To so seveda zadeve, ki jih bomo morali debatirati, ali si bo minister polomil zobe ali ne , je pa v glavnem odvisno od nas tule v zakonodajni in izvršilni veji oblasti. Hvala za besedo. Hvala, gospod predsednik. Gospod Edvard ...